er l líka viss um að mun líka gleðja háttvirtur þingmaður ragnheiði e árnadóttur vegna þess að ég tel að fyrirtæki misíslensk geti haft af henni fjárhagslegan ávinning þegar til framtíðar er horft en þingsályktunartillagan felur í sér að það er leitað heimilda til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og tíu um breytingu á tuttugasta viðauka e e s samningsins um umhverfismál með breytingunni er felld inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins sem felur í sér að koma á grunngerð fyrir landupplýsingar í evrópubandalaginu þetta er inspayer áætlunin svokallaða megintilgangurinn er að samræma og samnýta opinbera landupplýsingar í allri evrópu og þá einna helst í þágu umhverfismál með landupplýsingum e átt við hvers kyns hnitsettar upplýsingar um fyrirbæri í umhverfinu bæði náttúruleg og manngerð þessi tilskipun fjallar um það í hvaða formi þessum upplýsingum skuli miðlað hvernig aðgengi að þeim skuli háttað og hvernig þær skuli samræmdar svo unnt sé að samnýta þær í þágu umhverfismála má segja að í henni felist þess vegna reglur um það hvernig skipulag upplýsingamiðlun og aðgengi landupplýsingagagna í rafrænu formi skuli í framtíðinni háttað við upptöku þessarar tilskipunar í e e s samninginn var af hálfu okkar efta ríkjanna gerð krafa um þá aðlögun að það yrði tryggt að e e s efta ríkin fengju jafnlangan tíma og e s b ríkin fá til að innleiða þær skyldur sem tilskipunin leggur þeim á herðar það er áætlað að ný lög um grunngerð landupplýsinga veiti lagastoð fyrir inspayor tilskipunina einstakir efnisþættir hennar verða hins vegar innleiddir í tímasettum áföngum allt til ársins tvö þúsund og nítján þessi tilskipun mun koma til góða vegna skipulagsmála viðbragða við náttúruhamförum náttúruverndar og ferðaþjónustu svo eitthvað sé nefnt það góða ráðuneyti sem hefur umsjón með þessu máli umhverfisráðuneytið leggur það mat á þetta mál að innleiðing þessarar tilskipunar hafi í för með sér verulegan samfélags og fjárhagslegan ávinning á komandi árum þetta er eitthvað fyrir háttvirtri utanríkismálanefnd að grafast fyrir um og komast að því endanlega hvort þetta sé ekki eitthvað sem geti glatt ákveðna þingmenn sem sitja hér enn í salnum þessi ávinningur mun kannski fyrst og fremst koma fram í hagræðingu í aukinni samvinnu og samnýtingu sem fylgir því að gögn verða aðgengilegri sömuleiðis mun það skera burt tvíverknað og koma í veg fyrir það að margir aðilar innan stjórnsýslunnar séu að vinna að öflun sömu upplýsinga þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar var eins og þær þrjár sem ég hef mælt fyrir í dag tekin með stjórnskipulegum fyrirvara þar sem hún kallar á lagabreytingar og með þessari tillögu er því framkvæmdarvaldið að óska eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg til virðulegi forseti að þegar málefnalegri umræðu um þessa tillögu sleppir verði henni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar